Premierminister Hun Sen hat in diesem Jahr angekündigt, diese ungerechte Landverteilung zu ändern, doch es fehlt das Vertrauen in die Regierung, dass sie auch entsprechend handelt. Es gibt schon neue Missbrauchsfälle, und die alten, problematischen Enteignungsfälle laufen weiter. Wir fordern die Regierung Kambodschas auf, diese ungerechte Landverteilungspraxis aufzuheben und insbesondere die Vergabe von Land an die über 200 Unternehmen zu überprüfen und gegebenenfalls zurückzunehmen. Wer von seinem Land vertrieben wird oder seine Lebensgrundlagen verliert, der kämpft für sein Recht und wird deshalb verfolgt. Wir fordern die sofortige Freilassung aller Landrechtsaktivisten in Kambodscha! Auch agroindustrielle Betriebe, die von dieser zutiefst ungerechten Landvergabepolitik profitiert haben, verkaufen ihre Güter in die EU. Hier ist die Kommission dringend gefordert, alle Menschenrechtsverletzungen, die damit in Verbindung stehen, unabhängig zu untersuchen und darauf zu reagieren.